virðulegi forseti ég er nokkuð hugsi yfir ræðu háttvirts þingmanns hún nefndi þörf okkar á að tala röddu siðferðisins en hún gagnrýndi líka þá aðila sem koma og segja þróunarríkjum fyrir verkum og flytja þeim siðaboðskap mér finnst í þessu ákveðin þversögn á hinn kantinn talaði hún um að við ættum að sýna fordæmi í verki þar er ég henni fullkomlega sammála þess vegna skil ég mjög illa þau einkunnarorð sem hún valdi öryggisráðsframboðinu sem er innihaldslaust brambolt og brölt ég hef átt því láni að fagna að vera mikið á alþjóðavettvangi um langa hríð ég hef aldrei séð af íslands hálfu talað með sama hætti og af jafn miklu viti og miklu erindi til fátækra ríkja eins og ég sá okkur gera og fulltrúa okkar gera innan ramma öryggisráðsframboðsins í new york nú nýverið ég fullyrði að sú stefnumótun sem hefur átt sér stað í utanríkisráðuneytinu í tengslum við þetta framboð er algjört nýmæli í íslenskri utanríkisstefnu og miðar að því að hjálpa ríkjum sem eru fátæk og þurfa að gera tvennt ná stjórn á auðlindanýtingu sinni í sjávarútvegi annars vegar og hins vegar að nýta orkuauðlindir sínar hjálpa þeim til þess vísa veginn fram á við sýna í verki hverju við höfum áorkað og leitast við að hjálpa þeim áfram með þeim hætti og í því efni held ég einmitt að það sé mjög mikilvægt að við leitum samstarfs einmitt við fyrirtæki líka því þau eru náttúrlega þau sem hafa reynt hlutina á eigið skinni og hafa unnið verkin og ég held að það sé mjög mikilvægt þess vegna að ísland sýni